klukkan hálftvö í dag fer fram umræða utan dagskrár um forgangsmál ríkisstjórnarinnar í umhverfismálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund að loknum umræðum utan dagskrár fer síðan fram umræða